reconnus ne doit plus être interdite dans aucun État membre, ce qui est un moyen efficace pour améliorer la situation des conjoints aidants, ces millions de travailleurs invisibles employés dans l'agriculture, l'artisanat, le commerce, les petites et moyennes entreprises et les professions libérales. Le Parlement européen se préoccupe de leur sort depuis les années

L'expérience prouve que, si l'affiliation indépendante des conjoints aidants au régime de sécurité sociale se fait à leur propre initiative, sur demande, la grande majorité d'entre eux ne s'affilie pas. Toutes ces personnes ne se rendent pas compte de ce qu'en cas de divorce, souvent après plus de vingt ans de mariage et de travail dans l'entreprise familiale, elles se retrouvent dépourvues de toute protection sociale, surtout en ce qui concerne les droits à pension. Nous voulons aussi maintenir l'ancienne disposition concernant la reconnaissance du travail fourni par le conjoint aidant pour prévoir des compensations, notamment lors d'un divorce, dans le cas où il ou elle se trouverait dans une situation précaire après des années de labeur au profit de l'entreprise familiale. Enfin, en ce qui concerne la protection de la maternité, nous avons trouvé une formule mieux adaptée à la spécificité des femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes. Elles doivent avoir le droit de prendre un congé de maternité d'une durée de leur choix à condition que celle ci n'excède pas au total celle visée par la directive qui concerne les femmes salariées.

Je suis un peu étonnée, car en commission des droits de la femme, nous nous sommes mis d'accord tous les groupes pour nous en tenir aux définitions contenues dans la proposition de la Commission, qui est juridiquement solide et acceptable pour tout le monde, à savoir qu'il faut également entendre par conjoints aidants les partenaires de vie des travailleurs indépendants reconnus en droit national.

Je demande au groupe ALDE de retirer ces amendements.